Pamiętajmy, że jedna trzecia obywateli Unii Europejskiej nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. Kwestie związane z monitorowaniem sektora zatrudnienia, z potencjałem rynku pracy, z kształceniem zawodowym, to ogromna wiedza, której nie da się dzisiaj wymierzyć wyłącznie przez jedno państwo członkowskie. Dlatego powinniśmy agencje rozliczać z efektywności pracy, ale należy wiedzieć, że dziś efekty pracy tych agencji mogą mieć nieprawdopodobny wpływ na rynek pracy i na powiązanie całego kształcenia zawodowego właśnie z miejscami pracy i z przyszłymi zawodami, które dzisiaj zaczynają być deficytowe w Unii Europejskiej.